Señor presidente, comisaria Mogherini, ayer el presidente Juncker subrayó en el debate sobre el Estado de la Unión la importancia de África como prioridad de la política exterior europea. La compartimos. Pero no a costa de degradar nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la calidad democrática. Uganda ha sido apreciada por la Unión Europea por su cooperación en materia migratoria, pero no puede ser a costa de mirar para otro lado cuando la deriva autoritaria ha llevado a reformar la Constitución y las leyes para permitir la reelección indefinida de Museveni —que lleva la friolera de treinta y dos años en el poder, compitiendo con Paul Biya en Camerún y con Teodoro Obiang en Guinea—, y no desde luego, de mirar para otro lado, cuando se detiene a diputados de la oposición, además de a periodistas y a activistas críticos con el autoritarismo creciente en Uganda, entre ellos Bobi Wine, un músico que además es diputado y que fue torturado y detenido después de ser liberado, cuando intentaba trasladarse a Estados Unidos para atender las dolencias renales consecuencia de sus torturas. La Unión Europea tiene la obligación de lanzar un mensaje claro, en particular en un país que todavía criminaliza la orientación sexual, Uganda.